varnar almannahag flutningsmenn auk þess sem hér stendur eru þingmennirnir þór bara og birgitta jónsdóttir tillagan gengur út á það að setja saman í eitt skjal allt það sem flutningsmenn telja að þurfi að gera á íslandi til þess að leiðrétta það óréttlæti sem okkur finnst íslenskt samfélag hafa orðið fyrir við hrunið og gera ísland aftur að bærilegu samfélagi tillagan hljóðar svo alþingi ályktar að fela efnahags og skattanefnd að undirbúa frumvarp til neyðarlaga til bjargar heimilum í landinu í frumvarpinu skulu vera ákvæði um að höfuðstóll húsnæðislána heimila verði tafarlaust leiðréttur með því að færa vísitölu verðtryggingar fram fyrir hrun bankakerfisins til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og sjö og hækkanir höfuðstóls og afborganir húsnæðislána til samræmis við það vísitala til verðtryggingar verði færð aftur til fyrsta janúar tvö þúsund og átta og lánið uppreiknað miðað við efri vikmörk verðbólgumarkmiðs seðlabanka íslands allt að fjögur prósent samningsvextir gildi mælt verði fyrir um að hægt verði að fresta afborgunum húsnæðislána um allt að tvö ár með lengingu lánstíma sem nemur því þá verði kveðið á um að skuldabyrði heimila vegna gengistryggðra íbúðalána og annarra lána sem kölluð hafa verið erlend lán eða myntkörfulán verði leiðrétt í samræmi við leiðréttingu verðtryggðra íbúðalána hið sama gildi um óverðtryggð íbúðalán í kjölfarið verði stefnt að því að afnema verðtryggingu í þrepum og skal miðað við að hún verði afnumin með öllu fyrir árslok tvö þúsund og ellefu þó verði ríkissjóði heimilt að gefa út verðtryggð skuldabréf að lágmarki til tuttugu og fimm ára kveðið verði á um það í frumvarpinu að kröfur fyrnist að hámarki að tveimur árum liðnum frá lokum gjaldþrotaskipta og að ekki verði hægt að halda kröfum við lengur en sem þeim tíma nemur að beiðni gerðarþola verði nauðungarsölu á íbúðarhúsnæði frestað til fyrsta júní tvö þúsund og ellefu og allar nauðungarsölur sem farið hafa fram á grundvelli ólögmætra krafna látnar ganga til baka þá verði óheimilt samkvæmt frumvarpinu að láta bera nokkurn mann úr íbúð sinni nema að fenginni staðfestingu sveitarfélags á að viðkomanda sé tryggt viðunandi húsnæði og lágmarksframfærsla samkvæmt nýjum opinberum og samræmdum framfærsluviðmiðum skilgreina skal opinber og samræmd lágmarksframfærsluviðmið fyrir þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og tíu hinn sjötta október tvö þúsund og átta voru samþykkt á alþingi lög númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði og fleiri þessir fyrstu dagar í október líða núlifandi íslendingum seint úr minni þessi lög sem oftast eru kölluð neyðarlögin fólu í sér meðal annars að við sérstakar og mjög óvenjulegar aðstæður á fjármálamarkaði væri fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs heimilt að reiða fram fjármagn til að stofna nýtt fjármálafyrirtæki eða yfirtaka fjármálafyrirtæki eða þrotabú þess í heild eða að hluta þessum heimildum var beitt til bjargar íslenska fjármálakerfinu þetta var ríkissjóði dýrkeypt og þjóðin situr uppi með tapið af þeirri aðgerð í aðdraganda og kjölfar bankahrunsins breyttust aðstæður íslenskra heimila mjög til hins verra mestum vanda hafa stökkbreytt lán vegna húsnæðiskaupa valdið en bæði verðtryggð og gengistryggð lán hafa hækkað gífurlega frá því í janúar tvö þúsund og átta orsök vandans er að finna í hruni á gengi krónunnar verðbólgu og háum vöxtum en auk þess glíma mörg heimili við atvinnuleysi og tekjuskerðingu samkvæmt skýrslum alþjóðagjaldeyrissjóðsins er eiginfjárstaða stórs hluta íslenskra heimila neikvæð en ætla má að þær tölur séu vanáætlaðar þar sem enn er frost á fasteignamarkaði og verðfall á eignum fyrirsjáanlegt þeir sem eru í mestum vanda er fólk sem keypt hefur þak yfir höfuðið á síðustu tíu árum ýmist fyrstu íbúð eða stækkað við sig ljóst er að fjölmörg heimili munu ekki geta staðið undir þeim byrðum sem á þau voru lagðar og ljóst að til almennra aðgerða verður að grípa þá hafa tekjur margra skerst verulega þar sem atvinnuleysi hefur aukist mikið auk þess sem vinnuhlutfall margra er skert en einnig er dulið atvinnuleysi töluvert margir stunda nú nám eða hafa flust úr landi staða þeirra er sýnu verst og ljóst að bregðast verður við þeirri stöðu með frystingu afborgana lána þar til úr hefur ræst gjaldþrotaréttur á íslandi er bæði gamaldags og flókinn og þjónar hvorki hagsmunum almennings né ríkisins en kröfuhafar geta haldið kröfum sínum við út í hið óendanlega það veldur því að þeir sem gerðir hafa verið gjaldþrota eiga erfitt með að koma undir sig fótunum á nýjan leik allar tekjur fara til kröfuhafa það veldur því að skuldarinn sér sér þann leik vænstan annaðhvort að flytja úr landi eða stunda svarta atvinnustarfsemi hvorugt er til hagsbóta fyrir samfélagið þar sem ríkissjóður verður af framtíðarskattgreiðslum þess einstaklings auk þess bætist gífurlegt álag á einstaklinginn og hans nánustu sem oft veldur heilsubresti og félagslegum vandamálum sem kosta ríkissjóð einnig fé nú hafa gengistryggð lán verið dæmd ólögleg í hæstarétti ljóst er að fjöldi heimila og fyrirtækja hefur misst eignir sínar og eða verið gerð gjaldþrota vegna gengistryggðra lána sem hafa tvöfaldast eða jafnvel meira ekki er ljóst

í svari dómsmála og mannréttindaráðherra til þingmannsins þórs saari um fjölda nauðungarsala og vörslusviptinga þar með talin beinar aðfarargerðir frá sjötta október tvö þúsund og átta á grundvelli verðtryggðra lána sem bundin eru vísitölu neysluverðs gengistryggðra lána og lána í erlendri mynt segir að tölvukerfi sýslumannsembætta gefi ekki kost á að svara með svo ítarlegum hætti og að það væri of mikið verk að komast til botns í því þar sem þetta stóra verkefni er tímafrekt er nauðsynlegt að fresta öllum nauðungarsölum á íbúðarhúsnæði til fyrsta júní tvö þúsund og ellefu almennar aðgerðir dregist hefur allt of lengi að bregðast við þeim algjöra forsendubresti sem varð við hrunið aðgerðir stjórnvalda hafa verið sértækar og miðast við að minnka það högg sem felst í gjaldþroti einstaklinga og bjarga þeim sem verst eru staddir

við hver mánaðamót öllum ætti þó að vera ljóst að slíkt gengur ekki til frambúðar og nú er svo komið að fjöldi fólks sem hefur verið að bíða eftir raunverulegum lausnum og náð að fleyta sér áfram meðal annars með því að ganga á séreignarlífeyri og annan sparnað er kominn í öngstræti forsenda þess að sátt skapist í samfélaginu er almenn leiðrétting á skuldastöðu heimilanna venjulegir íslendingar höfðu engar forsendur til að sjá fyrir það efnahagslega stórviðri sem gekk yfir landið auk þess höfðu margir fylgt ráðgjöf fjármálafyrirtækja sem í mörgum tilfellum mæltu með erlendri lántöku þá svíður mörgum að sjá skuldir svokallaðra útrásarvíkinga kvótagreifa og annarra forkólfa í atvinnulífinu afskrifaðar á meðan stjórnvöld bera því við að ekki sé hægt að leiðrétta lán heimilanna réttlæti fæst ekki fyrr en forsendubresturinn hefur verið leiðréttur þannig verður fjöldagjaldþrotum afstýrt flest heimili munu geta spjarað sig almenn neysla eykst og með henni fara hjól atvinnulífsins aftur að snúast þá er einnig rétt að bera slíka leiðréttingu saman við þá almennu aðgerð sem fólst í fyrri neyðarlögum þegar ríkið tryggði allar innstæður á íslandi í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis kemur fram að níunda maí tvö þúsund og átta hafði viðskiptaráðuneyti látið meta kostnað við mismunandi leiðir í tryggingu innstæðna landsmanna ljóst er að innstæður flestra innstæðueigenda hvort heldur er fyrirtækja eða einstaklinga hefðu verið tryggðar þótt ríkissjóður hefði aðeins ábyrgst fimm milljónir króna hjá hverjum í hverju fjármálafyrirtæki þess í stað ákváðu stjórnvöld að bæta allar innstæður á íslandi og koma þannig fjármagnseigendum í skjól á meðan skuldurum er gert að greiða mun hærri upphæðir en þeir tóku að láni og þær jafnvel margfaldar þá erum við komin að svigrúminu til leiðréttingar og hvert það er erfiðlega hefur gengið að fá upplýsingar um það svigrúm sem fjármálafyrirtæki hafa til leiðréttinga ég held að það sé rétt að taka það fram að tillagan er nú lögð hér fram í byrjun október og síðan þá hafa menn dundað sér við að reikna tveggja ára gamalt reikningsdæmi og komið hefur út skýrsla en ég ætla að halda mig engu að síður við textann í greinargerðinni viðskiptanefnd alþingis hefur ítrekað kallað eftir þeim upplýsingum en án árangurs í skýrslu alþjóðagjaldeyrissjóðsins frá október tvö þúsund og níu er fjallað um skuldir heimilanna úr skýringarmynd á blaðsíðu tuttugu og eitt má lesa að skuldir heimilanna hafi verið fluttar úr gömlu bönkunum yfir í þá nýju með um það bil fjörutíu og fimm prósent afslætti en engar tölur eru þó nefndar með umfjölluninni fjörutíu og fimm prósent afslátturinn hefur verið til umræðu í marga mánuði þegar þetta á lagt fram en hefur þó hvorki verið staðfestur né neitað hinn

svigrúm til almennra leiðréttinga ætti því að vera nægilegt en leiðrétta þarf gengistryggð lán um um það bil fimmtíu prósent en verðtryggðu lánin um um það bil tuttugu prósent um áttatíu prósent íslenskra íbúðalána eru verðtryggð þá hafa þær upplýsingar borist að arion banki hafi fengið sextíu prósent afslátt á nafnvirði allra lána íslandsbanki fjörutíu og fimm prósent afslátt af bókfærðu verði allra lána og landsbankinn þrjátíu og fjögur prósent afslátt af nafnvirði lána heimilanna í skýrslu alþjóðagjaldeyrissjóðsins frá endurskoðun sjóðsins í október tvö þúsund og tíu er graf á blaðsíðu fjörutíu og fimm sem sýnir að svokölluð non performing loans eða lán sem ekki hefur verið greitt af í níutíu daga eða meira eru um sextíu og fjögur prósent allra lána á íslandi það þýðir að aðeins er verið að greiða af þrjátíu og sjö prósent lána á sömu blaðsíðu er innheimtufjárhæð útistandandi lána einnig borin saman við bókfært virði þeirra í lok apríl tvö þúsund og tíu er innheimtufjárhæðin þrjú þúsund átta hundruð milljarðar króna en bókfært virði einungis sextán hundruð milljarðar króna það er reiknað er með því að um fimmtíu og átta prósent lánanna innheimtist ekki bankarnir hafa sem sagt bókfært sextán hundruð milljarða króna sem standa þá að hluta undir eiginfjárhlutfalli þeirra að frádregnu því sem skal greiða þrotabúunum svigrúm til leiðréttinga samkvæmt þessu er því tvö þúsund tvö hundruð milljarðar en einungis brot af því þyrfti til þess að leiðrétta lán íslenskra heimila afnám verðtryggingar í núverandi kerfi verðtryggingar vantar allan hvata fyrir fjármagnsstofnanir að halda verðbólgunni lágri nauðsynlegt er að afnema verðtrygginguna með öllu nema á sérstökum ríkisskuldabréfum til langs tíma þá um ábyrgð fjármálafyrirtækja og ríkisvaldsins ljóst er að ríkisvaldið og lánastofnanir höfðu veður af hruninu um þó nokkurt skeið áður en það átti sér stað án þess að gera ráðstafanir til að takmarka tjón heimila vegna þess auk þess má ætla að hrunið sé beinlínis tilkomið vegna breytni eða skorts á aðgerðum stjórnmálamanna og fjármálafyrirtækja því er með öllu ólíðandi að heimili og fjölskyldur landsins verði að bera byrðar hrunsins að mestu leyti auk þess að taka á sig tekjuskerðingu og skattahækkanir þá má ekki gleyma því að íslensk stjórnvöld bera ábyrgð á endurreisn bankakerfisins við þá endurreisn voru skuldir heimilanna færðar yfir í nýju bankanna það hlýtur að vera hlutverk stjórnvalda að tryggja réttláta skiptingu þeirra afskrifta og að þær skili sér til heimilanna en ekki bara til þeirra sem áttu þátt í hruni hagkerfisins með beinum eða óbeinum hætti eins og ætla mætti af fréttum rof samfélagssáttmálans með setningu neyðarlaganna hinni fyrri laga um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði og fleira númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta tók ríkisvaldið að sér að tryggja allar innstæður á reikningum á íslandi þótt einungis væri gert ráð fyrir því að tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta tryggði innstæður upp að tuttugu þúsund átta hundruð sjötíu og sjö evrum með því tók ríkissjóður á sig tap vegna bankahrunsins stjórnvöld hafa því með lagasetningu bætt þeim sem áttu fé á reikningum í bönkunum innstæður sínar að fullu en þeim sem skulduðu bönkunum er hins vegar gert að greiða lán sín til baka með öllum þeim kostnaði sem á þau er fallinn þegar ljóst er að bankarnir hafa verulegt svigrúm til leiðréttingar lána og að jafnvel hafi verið gert ráð fyrir leiðréttingu við yfirfærslu skuldanna er óskiljanlegt að heimilin í landinu fái ekki að njóta réttlætis